Panie Przewodniczący! Jak myślę o Ugandzie, myślę o tym, jak ten przepiękny kraj dużo się nacierpiał od czasów Idi Amina i ciągle jeszcze prawa człowieka tam są gwałcone, to wdzięczna jestem wszystkim kolegom, którzy tak pilnie na to zwracają uwagę. Myślę, że przy tym temacie powinniśmy mówić tak samo o tym, do czego może doprowadzić język nienawiści.

Ten język nienawiści funkcjonuje tak samo tutaj u nas w Unii Europejskiej.

Red Watch i na tych stronach internetowych są podawane nazwiska, czasem nawet i adresy osób o odmiennej orientacji seksualnej, o innym wyznaniu, o innym światopoglądzie. Na tych stronach internetowych właściwie otwarcie nawołuje się do przemocy wobec mniejszości.